Die Zuständigkeiten sind verteilt worden.

Und bitte, erklären Sie uns nicht, es sei das Kollegium, das entscheiden wird. Wir brauchen klare Zuständigkeiten.

Sie sind nicht allmächtig, und Sie gehören einem Kollegium an. Da habe ich ganz große Schwierigkeiten, Herr Barroso, da müssen Sie mich noch aufklären, wie Sie diese Zerstückelung der Politik im Bereich des Verbraucherschutzes, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel der Außenpolitik, wirklich so in den Griff bekommen können, dass wir eine Politik haben, bei der wir nach fünf Jahren sagen können, ja, es hat sich gelohnt, solch eine Kommission zu haben. Ich weiß noch nicht, wie ich nachher abstimmen werde.